Herr Präsident, Herr Kommissar!

Insofern ist die Energieeffizienzrichtlinie eine Investition in Europas Zukunft, wenn man es richtig anpackt.

Dafür vielen Dank an die Bürger und Unternehmen Europas. Die europäische Umweltbilanz überhaupt ist eine Erfolgsstory.

Dafür zahlen aber die Verbraucher und Unternehmen auch einen hohen Preis. Erstens Die Strompreise für gewerbliche und private Kunden gehören zu den höchsten in der Welt. Hier zeigen jahrzehntelange überhöhte Einspeisevergütungen in vielen Mitgliedstaaten ihre Wirkung. Zweitens Die energieintensiven Industrien kämpfen in Europa ums Überleben. Neu investiert wird schon lange nur noch außerhalb der EU. Drittens Die Bürokratie ufert aus, Ökodesign Labeling, Immissionsschutzgesetze, ETS, Abgasreduzierung, Gebäuderichtlinie und so weiter. Natürlich, jede Gesetzgebung hat ihre Berechtigung, wir vernachlässigen aber die Wechselwirkungen, übrigens auch mit den nichtabgestimmten nationalen Energiepolitiken. Im Ergebnis entsteht viel Bürokratie, es entsteht aber auch Einfluss etwa auf die Zertifikatspreise im Emissionshandel. Wir beklagen deren Verfall und bestrafen dann für die Fehler, die wir gemacht haben, auch die Unternehmen mit immer neuen Kosten.

Ich habe das am Beispiel der Energieeffizienzrichtlinie aufgegriffen und bin dankbar, dass viele Punkte auch im Bericht geblieben sind, nämlich, dass wir uns mehr in Richtung Innovation für Effizienz bewegen müssen und nicht nur auf den Einsparzwang setzen, dass die Flexibilität der Richtlinie bleibt, damit die Mitgliedstaaten Anreize für neue Maßnahmen haben. Auch die Berichtsbürokratie und Notwendigkeit einer kohärenteren Gesetzgebung wird zumindest im Bericht angedeutet. Bis dahin sind wir uns mit der Mehrheit im Parlament einig. Was wir oder was ich als Berichterstatter aber auf gar keinen Fall unterstützen, ist eine 40 prozentige Einsparverordnung, also Einsparverpflichtungen für den Energieverbrauch. Es geht ja hier gar nicht um Effizienz, es geht um ein Verbrauchsverbot von Energie. Das könnten wir machen, wenn Europa schlecht dastünde, aber die Fakten sprechen doch eine andere Sprache. Die Treibhausgasemissionen wurden seit 1990 um gut 25 Prozent reduziert, gleichzeitig hat sich das europäische Bruttosozialprodukt um fast 50 Prozent erhöht. Mit 25 Prozent weniger Schadstoffen haben wir 50 Prozent mehr erwirtschaftet.

Wer also jetzt 40 Prozent Verbrauchsverbot will, der verdrängt absolut die Realitäten. Deshalb noch mal meine Bitte, meine dringende Bitte an die Kollegen bei der SD und bei den Liberalen Unterstützen Sie unseren Änderungsantrag mit dem wir einen Zielkorridor von 30 bis 40 Prozent anstreben, aber nicht als Zwang, sondern als Orientierung.